Składam hołd bohaterom walk o polską niepodległość, budowniczym Drugiej Rzeczypospolitej, ofiarom II Wojny Światowej, żołnierzom wyklętym, ofiarom terroru komunistycznego, prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i innym ofiarom katastrofy smoleńskiej. Cześć ich pamięci.